ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um neytendastofu og talsmann neytenda númer sextíu og tvö tvö þúsund og fimm það frumvarp sem hér um ræðir er liður í endurskipulagningu neytendamála sem byggir meðal annars á tillögum starfshóps sem falið var að fara yfir skipan neytendamála hér á landi starfshópurinn var skipaður fulltrúum þriggja ráðuneyta en auk innanríkisráðuneytisins kom umhverfis og auðlindaráðuneyti og atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti að vinnunni til upprifjunar má minna á að mikil breyting hefur verið gerð á stjórnskipulagi neytendamála innan stjórnarráðsins á síðustu árum en árið tvö þúsund og níu voru neytendamál flutt að hluta frá efnahags og viðskiptaráðuneyti til þáverandi dómsmála og mannréttindaráðuneytis og árið tvö þúsund og þrettán voru fleiri þættir neytendamála fluttir frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti til innanríkisráðuneytis allur málaflokkurinn heyrir nú eins og þingheimi er kunnugt undir innanríkisráðuneytið margt bendir til þess að þörf sé þó á frekari breytingum á stofnana fyrirkomulagi innan málaflokksins en það bíður betri umræðu hér síðar með frumvarpi þessu er lagt til að verkefni talsmanns neytenda verði sameinuð verkefnum neytendastofu reynslan hefur sýnt að mjög óhagkvæmt er að reka stofnun með eingöngu einum starfsmanni sem á að sinna öllu í senn rekstrarlegum þáttum öflugri faglegri starfsemi halda úti upplýsingagjöf til almennings reksturs heimasíðu og svo framvegis engin sambærileg embætti eru starfrækt á norðurlöndunum og þar sem valdheimildir embættisins eru litlar setur það starfseminni nokkrar skorður einnig virðist í hugum neytenda ekki vera skýr verkaskipting milli embættis talsmanns neytenda og neytendastofu þá er slíkt fyrirkomulag að hið opinbera haldi annars vegar úti neytendastofu og hins vegar embætti talsmanns neytenda til þess fallið að skapa nokkurn misskilning bæði meðal neytenda svo og um aðgreiningu verksviðs hvorrar stofnunar fyrir sig með hliðsjón af þessu svo og stærð lands og þjóðar er skynsamlegt að stefna að því að reka eins og skilvirka opinbera stofnun á sviði neytendamála líkt og hefur komið fram í áliti margra og meðal annars í skýrslu þriggja stofnana háskóla íslands sem gefið var út í maí tvö þúsund og átta undir heitinu ný sókn í neytendamálum þar sem hvatt var til þessa verklags þá er í frumvarpinu einnig lagt til að breyta ákvæði laganna um forstjóra neytendastofu í gildandi lögum eru hæfis skilyrði forstjóra skilgreind með mjög þröngum hætti málefnasvið stofnunarinnar eru mjög víðtæk og er þetta ákvæði ekki í samræmi við sambærileg ákvæði um forstöðumenn ríkisstofnana og er því lagt til að því sé breytt til samræmis við það

lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar